Przede wszystkim to, że na każdym z tych spotkań kluczowe przesłanie dotyczy kryzysu migracyjnego i jego konsekwencji, w tym również konsekwencji związanych z bezpieczeństwem. Szczyt Unia Afryka miał na celu mobilizację przede wszystkim państw sąsiedzkich, afrykańskich, i włączenie ich w przeciwdziałanie zarówno powodom jak i źródłom migracji, i był połączony z decyzją o pomocy finansowej dla państw afrykańskich w wysokości 3,6 mld EUR ze strony Unii w formie funduszu powierniczego. To jest dobry start do zbudowania polityki, która ma zmierzać do niejako wysychania źródeł migracji. Jednocześnie przykra prawda, że w Światowym Funduszu Żywnościowym ONZ brakuje pieniędzy na pomoc żywnościową. To pogłębia problemy tam, gdzie są duże skupiska uchodźców. Po drugie, jesteśmy pod presją zdarzeń, presji migracyjnej i aktów terroru, jak na przykład w Paryżu. Przy słabej w dalszym ciągu ochronie granic Unii. Niestety, czy my tego chcemy, czy nie, to obywatele wielu państw członkowskich łączą zagrożenia bezpieczeństwa z migracjami. Granice wymagają ochrony i to skutecznej, szczególnie we wschodniej części Morza Śródziemnego. Choć są i dobre przykłady, chociażby hiszpański, gdzie skutecznie broni się granic oraz ogranicza presję migracyjną. Wielokrotnie mówimy, że potrzebne są legalne kanały migracji, ale te legalne kanały imigracji są niemożliwe do otwarcia, jeżeli nie będziemy mieli bezpiecznej ochrony granic. To ważne zadanie dla państw członkowskich, nikt tego zadania za państwa członkowskie, nawet przy współpracy z Frontexem, nie wykona. Po trzecie, potrzebna jest efektywna współpraca służb bezpieczeństwa oraz wymiana informacji, aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim negatywnym zjawiskom, w tym przemytowi, terroryzmowi, a także praniu brudnych pieniędzy.